Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Elnök Úr és Képviselő Úr! Én igazából arra figyeltem föl, hogy Ön azt a szót használta, hogy megfelelő költségvetést kell biztosítani az európai védelmi unió hátterében. Ez a Néppárt, illetve az Ön véleménye szerint a megfelelő a jelenlegi kereteken belüli, vagy pedig a jelenlegi kereteket messze meghaladó költségvetési eszközöket igényel?